Na druhou stranu Vás chci požádat, paní komisařko, říká se v Čechách, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. Moc prosím, aby potom následné provedení tohoto námořního portálu nevedlo k tomu, že přepravci budou zavaleni další a další byrokracií. Pokud to uhlídáme a povede to ke sjednocení požadavků na přepravce a pokud ty požadavky nebudou přemrštěné, což je ten úmysl a je to tak napsáno v daném nařízení, pak si myslím, že to je správná cesta, že harmonizace na evropské úrovni zde má svůj smysl a povede k lepším podmínkám pro přepravce.